Mucho tiene que ver también con el tipo de medidas, de reformas del mercado laboral, que hemos impulsado en los últimos años, porque, evidentemente, tenemos una problemática con el trabajo parcial, que, además, después tiene un efecto muy importante en la tasa de cobertura del desempleo y en las pensiones. El hecho de que cobren menos también tiene un efecto en las pensiones, porque tenemos una brecha en pensiones del

Tengo que decir al representante del Consejo que nos ha hecho un poco de notario de la realidad, ya que nos ha dicho que, si hubiera más mujeres en puestos de mando, esta situación mejoraría. Pues bien, tienen ustedes una Directiva, la de mujeres en los puestos de dirección de las grandes empresas, bloqueada.